Zwołał go przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który nie ukrywał, że jego celem jest ratowanie strefy Schengen. Zaniepokoiły go działania rządów Niemiec, Austrii i Szwecji, które czasowo przywróciły kontrole na swoich granicach. Reakcja przewodniczącego Tuska była spóźniona, szczyt nie okazał się żadnym przełomem. Dwa dni później kontrole na swoich granicach wprowadziły dwa kolejne kraje Francja i Belgia przyczyną były okrutne zamachy terrorystyczne w Paryżu. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że łączy się to wszystko z niekontrolowanym napływem tak zwanych uchodźców.